ég mæli fyrir frumvarpi til laga um sameiningu kennaraháskóla íslands og háskóla íslands á undanförnum árum hefur samstarf eða sameining kennaraháskólans og háskóla íslands verið til skoðunar og á árinu tvö þúsund og tvö unnu skólarnir sameiginlega athugun á nánara samstarfi eða hugsanlegri sameiningu sem síðan hefur verið lögð til grundvallar meðal annars í starfi nefndar sem ég skipaði í upphafi þessa árs með fulltrúum beggja skólanna átt að skoða fýsileika sameiningar þeirra niðurstaða nefndarinnar sem kynnt var síðan í ríkisstjórn hinn ellefta apríl síðastliðinn var á þá leið að sameining skólanna væri æskileg en sá fyrirvari var gerður að samstaða næðist milli skólanna um markmið sameiningarinnar í skilagrein nefndarinnareru í fyrsta lagi skilgreind þau meginmarkmið sem nefndin telur að stefna beri að í tengslum við sameiningu skólanna í öðru lagi eru tilgreind þau tækifæri og kostir sem nefndin telur að mikilvægt sé að nýta við sameininguna í þriðja lagi eru reifuð ýmis viðfangsefni og álitamál sem nefndin telur að sérstaklega þurfi að huga að verði ákvörðun tekin um sameiningu og í fjórða lagi setur nefndin fram niðurstöður sínar og þær forsendur og fyrirvara sem að þeim lúta nefndin telur að þau meginmarkmið sem stefna beri að með fyrirhugaðri sameiningu séu eftirfarandi fyrsta að stuðla að eflingu háskólamenntunar á íslandi með sameining háskólastofnana sem verða með því sterkari heild sem byggist á sérstöðu og sérhæfingu hvors skóla um sig annars að tryggja fjölbreyttara og sveigjanlegra námsframboð í grunn og framhaldsnámi kennara í leik grunn og framhaldsskólum og annarra uppeldisstétta þriðja að skapa aukin tækifæri fyrir nemendur í ólíkum deildum sameinaðs háskóla til að tengja nám sitt kennaranámi fjórði að styrkja kennslu og rannsóknir í uppeldis og menntunarfræðum og skapa forsendur fyrir samþættingu slíkra rannsókna við aðrar rannsóknir í hinum sameinaða háskóla fimmta að efla stoðþjónustu í sameinuðum háskóla og auka stuðning við nemendur og starfsfólk sjötta að skapa forsendur fyrir því að sameinaður skóli veiti menntun á sviði uppeldis og menntunarfræða sem og annarra tengdra greina á íslandi sem sé sambærileg við það sem best gerist í nágrannalöndum okkar eftir að framangreind fýsileikaskýrsla lá fyrir frú forseti þá lýstu háskólaráð beggja skólanna vilja sínum til að haldið yrði áfram með málið í ágúst síðastliðnum skipaði ég starfshóp til að vinna frekar að undirbúningi sameiningarinnar og skilaði sú nefnd eða sá starfshópur skýrslu í nóvembermánuði geymir sú skýrsla sameiningaráætlun sem ætlað er að vinna eftir fáist samþykki alþingis fyrir sameiningunni með frumvarpi þessu í sameiningaráætluninni sem er að finna á fskj eins með frumvarpinu er lögð rík áhersla á eftirfarandi forsendur sameiningar fyrstu að náið samstarf og jafnræði sé milli háskólanna við undirbúning sameiningar og mótun hugmynda um fyrirkomulag uppeldisvísinda í sameinuðum háskóla annars að starfsmenn beggja skóla haldi sambærilegum starfskjörum þriðja að nemendur sem eru í námi við kennaraháskóla íslands eigi rétt á að ljúka námi samkvæmt því námsskipulagi sem í gildi er við sameiningu háskólanna í samræmi við framangreint er við það miðað að skólarnir hefji sem fyrst sameiginlegan undirbúning að sameiningarferlinu og er frumvarp þetta lagt fram sem grundvallarforsenda fyrir því að hægt sé að ganga í þá vinnu auk frumvarpsins er fjallað sérstaklega um fyrirhugaða sameiningu í nýlega undirrituðum samningi ráðuneytisins og háskóla íslands sem er til næstu fimm ára frumvarpið kveður á um sameiningu skólanna undir einu nafni háskóla íslands það tryggir réttarstöðu nemenda og að auki réttarstöðu kennara og annarra starfsmanna kennaraháskóla íslands við sameininguna frumvarpið byggir sem sagt á því að sameiningin verði orðin að veruleika hinn fyrsta júlí tvö þúsund og átta og miðast gildistökudagur þess við þá dagsetningu frá sama tíma falla úr gildi lög um kennaraháskóla íslands svo ég renni stuttlega yfir einstakar greinar frumvarpsins þá gerir fyrstu greinar ráð fyrir sameiningu skólanna sem ég hef þegar ítarlega fjallað um í annarri grein frumvarpsins eiga nemendur sem við gildistöku frumvarpsins verða að lögum eru í námi við kennaraháskóla íslands eins og ég gat um áðan rétt á að ljúka því námi við sameinaða háskóla háskóla íslands samkvæmt því námsskipulagi sem er í gildi nú miðað við gildandi reglur um námsframvindu með því er tryggt að nemendur kennaraháskólans eigi rétt á því að ljúka núverandi námi sínu við skólann samkvæmt því námsskipulagi sem í gildi er og sömu forsendum þá er áréttað að réttur þessi sé bundinn í gildandi reglur við námsframvindu einungis er við það miðað að þessi réttur nái til náms við hinn nýja háskóla sem verður til við sameiningu kennaraháskólans og háskóla íslands samkvæmt þriðju grein tekur sameinaður háskóli íslands samanber fyrstu grein við eignum og skuldbindingum kennaraháskólans frá gildistökudegi frumvarps þessa hinn fyrsta júlí tvö þúsund og átta verði það að lögum sama gildir um ónýttar fjárheimildir á fjárlögum fyrir árið tvö þúsund og átta fyrir kennaraháskóla íslands frá sama tíma flytja störf ótímabundinna ráðinna kennara sem uppfylla skilyrði átjándu grein laga um háskóla númer sextíu og þrjú tvö þúsund og sex og annarra ótímabundinna ráðinna starfsmanna kennaraháskóla íslands yfir til hins sameinaða háskóla háskóla íslands með kennurum er átt við ótímabundið ráðna prófessora dósenta og lektora við kennaraháskóla íslands sem hlotið hafa hæfnispróf við ráðningu hjá kennaraháskólanum í samræmi við skilyrði háskólalaga um menntun og árangur í starfi störf annarra ótímabundið ráðinna starfsmanna flytjast jafnframt yfir til hins sameinaða háskóla hvort sem þeir sinna kennslustörfum sem aðjunktar eða sérfræðingar eða tilheyra stjórnsýslu skólans eða sinna öðrum störfum á hans vegum sérstaklega er áréttað í þriðju málsgrein þriðju grein að um flutning allra framangreindra starfa fari að öðru leyti eftir ákvæðum laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins númer sjötíu nítján hundruð níutíu og sex með síðari breytingum þannig er á því byggt að við flutninginn haldi þessir starfsmenn öllum áunnum réttindum sínum svo sem biðlaunarétti lífeyrisrétti og veikindarétti í lokamálsgrein þriðju grein er síðan við það miðað að við gildistöku laganna verði embætti rektors kennaraháskóla íslands lagt niður um niðurlagningu embættisins gilda framangreind lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins síðan í lokagrein frumvarpsins sem er fjórða grein eins og ég hef farið yfir hér að framan gerir frumvarpið ráð fyrir því að það taki gildi í júlí tvö þúsund og átta það er þegar sameiningin hefur gengið í gegn samkvæmt fyrirliggjandi áætlunum en þær eru nokkuð umfangsmiklar og tímasetningarnar eru alveg skýrar þeir þingmenn sem hafa lesið yfir þetta þá er þetta frumvarp liður í tímasettri áætlun um það hvernig við viljum ná sameiningu þessara háskóla á sem farsælastan hátt í samvinnu og sátt við háskólasamfélagið og þá sem hlut eiga að máli virðulegi forseti með framangreindri fýsileikaskýrslu samrunaáætlun endurnýjun samninga menntamálaráðuneytisins og háskóla íslands þessu frumvarpi og síðast en ekki síst með fullri samstöðu forustu og háskólaráða beggja skólanna um grundvöll leiðir og markmið sameiningar tel ég að grunur sé lagður að farsælu ferli við þetta mikilvæga verkefni sem ætlað er fyrst og fremst að efla og styrkja til muna menntun á sviði uppeldis og menntunarfræða hér á landi og í alþjóðlegum samanburði þetta er mál sem að mínu mati hefur mikla þýðingu fyrir háskólasamfélagið og er brýnt og mikilvægt skref í þá átt að byggja upp háskóla íslands sem öflugan háskóla í fremstu röð megintilgangur frumvarpsins hins vegar frú forseti er að efla kennaramenntun á íslandi það er okkar leiðarljós við þessa sameiningu háskólanna fyrirhugaða sameiningu með sameiningu þessara tveggja háskóla opnast nýir möguleikar í þeim efnum með myndun sterkrar heildar er byggist á sérstöðu beggja skóla markmiðið er að sameinuð stofnun búi að kennaramenntun sem er sambærileg við það besta sem gerist erlendis virðulegi forseti ég legg til að frumvarpinu verði vísað til menntamálanefndar að lokinni þessari umræðu